Señor presidente, el acuerdo Unión Europea Mercosur es, sin duda, el mejor instrumento que existe para la protección de los bosques del Amazonas. Si la Unión Europea aspira de verdad a liderar los esfuerzos a nivel mundial para la lucha contra el cambio climático, debe sin duda aprobar el acuerdo Unión Europea Mercosur. La protección de la selva amazónica nos corresponde a todos, así como otras zonas boscosas en África, América, Asia y Oceanía, pues contribuye a varios de los objetivos de desarrollo sostenible fijados por las Naciones Unidas. Quiero poner en valor el pacto alcanzado en la ciudad de Leticia, en Colombia, por siete países latinoamericanos, entre los que destacan Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil, para la protección del Amazonas. Sin embargo, he de decir que la postura del presidente Macron, manifestada durante la última cumbre del G-7, no es apropiada, por deberse a cuestiones de política interna que ponen en riesgo muchas cosas que se han conseguido tras veinte años de dura negociación. El acuerdo Unión Europea Mercosur es una oportunidad para todos los implicados, no solo en materia comercial, sino, sobre todo, en materia medioambiental para cumplir